Señora Presidenta, creo que somos todos y todas conscientes del ejercicio de responsabilidad que tiene que hacer hoy este Parlamento, con respecto a la revisión de la Directiva sobre las condiciones de las mujeres trabajadoras una Directiva que ya llevamos planteando desde la anterior legislatura y que, por distintos puntos de vista y dificultades, no hemos sido capaces de sacar adelante. Y por eso digo que hoy tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, dentro de las diferencias de puntos de vista que podamos tener, para avanzar en los derechos de igualdad entre los hombres y las mujeres, y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el mercado laboral. Va más allá esta Directiva del número de semanas de permiso de maternidad, pues seguro que todos estamos de acuerdo en que catorce semanas es insuficiente y que hay que aumentar su duración. Pero, más allá del número de semanas, hablamos de que se pueda plantear como despido improcedente aquel que se ejerce sobre una mujer que ha sido madre, o también de que en beneficio de la salud de la mujer trabajadora se ponga en marcha un permiso de paternidad.

Por supuesto que sí. Que, los primeros días tras el nacimiento de los niños y las niñas, el padre y la madre puedan compartir el ejercicio de cuidar a sus niños es indispensable y fundamental para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Hay países como España que ya han puesto en marcha un permiso de paternidad independiente e intransferible. Tenemos que hacer posible que los hombres asuman la responsabilidad junto con las mujeres para mejorar en el camino que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Creo que es importante.